Hvala, gospod predsednik. Pred nekaj dnevi smo tukaj že obravnavali gradbeni zakon, ki se s tem ponovnim odločanjem rahlo tudi prepleta. Državni svet zaradi različnih razlogov predlaga ponovno odločanje o zakonu in njegovo zavrnitev. Med navedenimi razlogi pa ni predlogov za spremembo šestindvajsetega člena, ki pravi, da morata nepremičninska družba in nepremičninski posrednik na primeren način seznati z naročnika seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za odločitev naročnika za sklenitev pogodbe o nepremičnini. Menimo, da je predlagana rešitev oziroma da so predlagane rešitve, ki so v zakonu in ki omejujejo dejansko višino stroškov v višini štiri odstotke vrednosti nepremičnine, utemeljene, saj dejansko varujejo pogodbeno šibkejše stranke, torej fizične osebe, in preprečujejo zlorabe v praksi, ne samo pri nakupu, ampak tudi na področju najem najema nepremičnin. Navedbe, da omejevanje najvišjega dovoljenega plačila za posredovanje nepremičnine pomenijo omejevanje svobode gospodarske pobude, pa je po našem mnenju zgolj pavšalne narave. Glede na rešitve, ki jih zakon prinaša, v poslanski skupini Liste Marjana Šarca menimo, da je zakon ustrezen in ga bomo podprli. Hvala.